forseti í lögum um heilbrigðisþjónustu var sveitarfélögum gert skylt að greiða fimmtán prósent af stofnkostnaði meiri háttar viðhaldi og tækjakaupum á sjúkrahúsum árið tvö þúsund og tvö sömdu sveitarfélögin við ríkið um að þessum greiðslum yrði hætt á móti minna framlagi ríkisins í jöfnunarsjóð sveitarfélaga sveitarfélögin höfðu þá árum saman innt af hendi lögboðnar greiðslur vegna stofnkostnaðar og svokallaðs meiri háttar viðhalds hvað meiri háttar viðhald fól í sér var aldrei fullljóst og aldrei skilgreint með skýrum hætti í reglugerð og dæmi um að ólíkustu þættir í rekstri sjúkrahúsa væru flokkaðir sem meiri háttar viðhald til að geta krafið sveitarfélögin um greiðslur sem í raun áttu að falla á ríkið samningur ríkis og sveitarfélaga um niðurfellingu þessara greiðslna var því fagnaðarefni samningurinn fól í sér að sveitarfélögin hættu að greiða framlag vegna svæðissjúkrahúsa deildarsjúkrahúsa og almennra sjúkrahúsa en áttu áfram að greiða vegna hjúkrunarheimila vorið tvö þúsund og þrjú var lögum breytt hér á alþingi í samræmi við samninginn fljótlega kom þó í ljós mismunandi túlkun á samningnum og ákvæðum laganna af hálfu ríkisins var því haldið fram að sveitarfélögin ættu áfram að greiða fimmtán prósent af stofnkostnaði meiri háttar viðhaldi og tækjakaupum af hjúkrunarrýmum fyrir aldraða sem væru inni á sjúkrahúsunum þessu mótmæltu sveitarfélögin eindregið en voru samt krafin um greiðslur og einhver sveitarfélög inntu greiðslurnar af hendi en með fyrirvara um leiðréttingu þegar niðurstaða fengist ríkið og sveitarfélögin í landinu náðu ekki sátt í málinu og var það sett í gerðardóm þessar deilur hafa staðið yfir í nokkur ár og niðurstaða fékkst ekki fyrr en nú í haust þegar gerðardómur lá fyrir og sveitarfélögunum í hag

krafin um upphæðir sem engin lagaheimild er fyrir þessar upphæðir þarf að endurgreiða og að sjálfsögðu með vöxtum því spyr ég hæstvirtan ráðherra hversu mörg sveitarfélög hafa verið krafin um of háar greiðslur vegna túlkunar ráðuneytis og ákvæðum laga um fimmtán prósent greiðsluþátttöku sveitarfélaga í stofnkostnaði meiri háttar viðhaldi og tækjakaupum vegna hjúkrunarrýma í svæðissjúkrahúsum deildarsjúkrahúsum og almennum sjúkrahúsum samanber úrskurð gerðardóms áttunda september síðastliðinn og um hve háar upphæðir er um að ræða í hverju tilviki hafa sveitarfélögin fengið þessar upphæðir endurgreiddar ásamt vöxtum ef ekki hvenær verður það